Spoštovani, prisotni danes na seji in spoštovana kolegica Janja Sluga! Se opravičujem v SMC-ju že štiri leta preračunavate. Taki ste, ker moja navigacija, preračunavam, preračunavam, ob vsaki spremembi preračunavam. Ljudje nimajo časa čakati, da bo preračunavanje končano, kar vsaka situacija socialna situacija, stiska, sprememba zakona povzroči novo preračunavanje. In ljudje nismo odvisni od številk, ljudje smo odvisni od prihodkov, od prejemkov, ki jih dobimo. In reči, v kakšni situaciji bo dobila gospa, ki bo zaprosila, v sedmem členu piše "na lastno pobudo za za dodelitev, gospodinjskega dodatka", in v kakšnem ne, se mi zdi, da je tukaj skrajno neprimerno reči, koliko jih lahko dobi, ker vemo, kakšno je stanje, koliko jih prejema. Koliko jih prejema. Kdo so te ženske, kdo stopi do teh žensk, ki živijo, kakšen župan mogoče jih obišče, lahko pa rečem, tudi kakšni na centri za socialno delo, kar se zelo razlikujejo po Sloveniji. Ampak zdajšnji sistem, kakršnega ste vzpostavili, jaz ne vem, a je to sistem, ki ga želimo imeti, da moraš za neko pravico iti na tri centre za socialno delo, da ugotovijo, kateri center za socialno delo je pristojen za izračun kakšnega, ali ne. In se mi zdi, da govoriti, kaj je že vse zdaj, pa ljudje tega nimajo, je skrajno neprimerno. Najprej je treba krivice odpraviti in spraviti v prvotno stanje. In govoriti, da je bil varstveni dodatek neka najboljša pogruntavščina v obdobju, samostojne Slovenije, se mi zdi skrajno neprimerno, ker vemo, kakšne stiske je povzročil, s plombami in tako naprej. Ljudje se ga še zdaj bojijo. To se, ljudje se ga še zdaj bojijo. Potem pa pojdite na teren in povejte in oznanjujte, da je to odpravljeno, ne pa da se ga ljudje še zdaj bojijo, ker je povzročil take grozne stiske. In še nekaj, se hvaliti, da ste v, boste v koalicijski pogodbi uredili vdovske pokojnine, na kakšen način? Iz šestnajst na dvajset oziroma petindvajset odmerni koeficient, razlika med moževo in ženino penzijo ali pa med partnerjevima penzijama, se mi zdi skrajno neprimerno, iz dvajset na triindvajset evrov pri razliki dvesto evrov, kar pomeni, če ima žena petsto evrov pokojnine, imaš pa sedemsto. Jaz sem tukaj pri pričakovala, ko sem slišala prve odzive, kako boste urejali vdovske penzije, da bojo šle vendarle po vzoru, ki jih poznajo države, za katere rečemo, pa tudi migranti rečejo, da je da so socialne države, Nemčija, kjer iz, kjer partner po pokojnem partnerju dobi ne šestdeset odstotkov odmernega koeficienta med razliko od penzije, ampak od pokojnega penzije. Veste, kaj pomeni šestdeset odstotkov od sedemsto evrov pokojnine, ki jo ima po pokojnem partnerju, bi jo imela slovenska državljanka ali pa slovenska vdova? Štiristo dvajset evrov dodatno! To pa je razlika. In mi bi mogli biti drzni, če bi želeli tukaj narediti neko pravičnost tudi pri vdovskih penzijah, ne za tri evre ali pa deset, petnajst največ, ampak za šestdeset odstotkov, tako kot jo imajo druge odmernega koeficienta oziroma od razlike. To je razlika, ki je vredna, da bi se v tej državnem zboru, v tej državi pogovorili, če želimo res nekaj narediti na področju vdovskih penzij, ki pa dejansko, se povečujejo, vdovskih penzij je vedno več, ne vedno manj. In če želimo zagotoviti neko socialno pravičnost, socialno državo, če želimo zagotoviti pravicam, ki izhajajo iz pravic vplačil, govorim o vdovskih penzijah, kar pomeni, da je tisti pokojni vplačeval v pokojninsko blagajno, se mi zdi, da je prav, da potem, če sta živela skupaj partnerja, da ima nekaj več kakor tistih dodatnih trinajst evrov iz tega naslova. Ker če bi skupaj živela, bi bila ta penzija nekoliko boljša, nekoliko višja. Pa vendarle, da preberem tudi sama. Kako gre peti člen? "Gospodinjski dodatek se določi v višini sto evrov mesečno. Sredstva za financiranje gospodinjskega dodatka se zagotovijo v državnem proračunu. Gospodinjski dodatek se usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji." Šesti člen. Uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek. "V postopku uveljavljenja pravice od gospodinjskega dodatka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso urejena drugače. Vloga, odločbe in pritožbe v postopkih se v za uveljavljanje pravice po tem zakonu so takse prosti." Sedmi člen - postopek za uveljavljenje pravice do gospodinjskega dodatka. "Postopek za uveljavljanje pravice do gospodinjskega dodatka se začne na zahtevo upravičenke. O pravici do gospodinjskega dodatka odloča Zavod o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Upravičenka vloži pisno vlogo za pridobitev pravice do gospodinjskega dodatka pri katerikoli enoti zavoda. Vloga mora vsebovati ime in priimek upravičenke, EMŠO, naslov prebivališča, datum vložitve in podpis upravičenke. Odločbo o pravici do gospodinjskega dodatka izda Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje. O pritožbi zo per odločbo iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo, pristojno za delo." Lahko še naprej berem, ampak če boste še kaj, jaz imam še časa kot predlagatelj, bom pa še kakšen člen zakona prebrala, saj zakon je kratek in jasen.